Umor pomembnega opozicijskega politika, ki je pravzaprav zadal kar hud udarec nekemu upanju, da se dialog z Rusijo kljub temu lahko začne na višji ravni. In tu se večkrat postavlja vprašanje, ne samo eno, več vprašanj, kot imamo seveda odgovorov, kaj se v resnici dogaja z demokracijo v Rusiji. In mislim, da se moramo tudi vprašati, ali se demokracijo lahko vsili, ali jo je potrebno torej na nek način vsiliti drugi državi z ustreznimi metodami.

sile vzeti v zakup zato, da z dialogom dosežemo višjo stopnjo tudi spoštovanja človekovih pravic v Rusiji.